Uruchomiony przez holenderską Partię Wolności portal, na którym obywatele składają skargi na pracowników z innych krajów europejskich, głównie Polski, stanowi w moim odczuciu pogwałcenie całego dorobku Wspólnoty. Jako polski obywatel, ale również poseł, jestem oburzony tego typu inicjatywą, będącą przejawem nietolerancji na tle narodowościowym. Moje szczególne zdumienie i niepokój powoduje jednakże brak reakcji na ten nazwijmy to żenujący spektakl ze strony władz Holandii, kraju od lat cieszącego się doskonałą opinią i zaufaniem polskiego społeczeństwa. Niezmiernie cieszy jednocześnie postawa holenderskich obywateli w zdecydowanej większości opowiadających się przeciwko akcji ugrupowania Geerta Wildersa. Pragnę tym wszystkim ludziom serdecznie podziękować i zapewnić o jak najszczerszych intencjach Polaków zarówno tych w kraju, jak i na emigracji.